hæstvirtur forseti ég þakka skýringar hæstvirts forseta á þessum nýja framgangsmáta á þessum dagskrárlið um störf þingsins en þar sem hæstvirtur forseti segir nú að ráðherrum verði ekki varnað máls en það sé ekki beinlínis ætlast til þess að þeir séu hér til andsvara eins og ef um utandagskrárumræður væri að ræða langar mig að vita hvort sú regla að ráðherrum verði gefið orðið um leið og þeir biðja um það það er að þeir verði teknir fram fyrir aðra ræðumenn í röðinni hvort hæstvirtur forseti hyggst stýra mælendalistanum þannig þá teldi ég að það þyrfti að liggja fyrir hvort